Rozmawialiśmy o tym w komisji DEVE i dziękuję. Skupia się jak w soczewce wojny plemienne, bezrobocie, ubóstwo, brak perspektyw dla młodych ludzi, co jest niestety źródłem nielegalnej imigracji.

W Polsce w ubiegły piątek rozpoczęliśmy wielką akcję zbiórki, poprzez dwie organizacje Pomoc Kościołowi w Potrzebie i Fundację HAART, na wsparcie osób, które wyzwalają się z tego potężnego procederu. Wiemy, że potrzeba też takiej pomocy dzieciom, które są sprzedawane do niewoli. To są często też pięcioletnie dziewczynki, które są sprzedawane do niewoli seksualnej. Są takie kraje jak Kenia, gdzie są targi i nadal odbywa się sprzedaż ludzi. Młody chłopczyk kosztuje trzysta dolarów. Pani Komisarz, myślę, że warto w naszej strategii dla Afryki, strategii Unii, ująć jednak też tę kwestię.